Madame la Présidente, je me réjouis que demain soit votée au Parlement européen sa vision sur l'Union des Marchés de capitaux. Le Parlement a tranché pour porter la voix des citoyens, des consommateurs, et des épargnants, qui sont souvent moins bien représentés dans les discussions d'experts. Au nom du groupe Renew, j'ai porté trois grandes priorités pour que l'union des marchés de capitaux soit à la fois plus inclusive, c'est à dire qu'elle offre des moyens de financements innovants pour les PME et pour l'économie sociale et solidaire, pour également qu'elle soit au cœur de la relance post COVID et pour qu'elle soit une garantie de l'autonomie stratégique européenne. Clairement, le plan d'action de la Commission publié fin septembre n'est pas à la hauteur, en particulier, pour protéger nos épargnants et pour répondre au scandale Wirecard.

Il faut également que chaque épargnant participe directement à la construction de l'économie européenne de demain, plus durable et plus résiliente. Vous pouvez compter sur le groupe Renew et sur le Parlement européen pour continuer à porter cette ambition car chaque citoyen doit devenir un consomacteur un vrai acteur de la consommation.